Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani državni sekretar s sodelavcema, spoštovane kolegice in kolegi. Novi gradbeni zakon je začel veljati s prvim junijem letos. Pripravljavci zakona so imeli s prenovo gradbene zakonodaje in pripravo tako imenovanega gradbenega trojčka med drugim namen investitorje razbremeniti administrativnih bremen in omogočiti hitrejšo in krajšo pot do začetka gradnje. Ministrstvo je že ob prejšnjem predlogu novele gradbenega zakona pojasnilo, da pripravljajo evalvacijo učinkov prenovljene gradbene zakonodaje, kar nas seveda veseli, in že nestrpno pričakujemo, kaj bo ta evalvacija pokazala, kajti po končani evalvaciji naj bi se predlagale spremembe tudi gradbenega zakona, kar je lepo in prav. Vseeno pa v tem času, ko bomo čakali na rezultate evalvacije in vladno novelo gradbenega zakona, investitorji ne čakajo in seveda gradijo naprej. Poslanci pa se ta čas soočamo s poskusi delnih sprememb veljavnega zakona, ki so bolj ali manj upravičeni. In ta novela gradbenega zakona, ki je danes pred nami, je ena tistih, pri kateri se v naši poslanski skupini nagibamo k njeni podpori. O tem, ali bomo predlog podprli kot primeren za nadaljnjo obravnavo, se bomo odločili po končani razpravi, ko bomo prisluhnili soočenju argumentov predlagateljev in pristojnega ministrstva, za ali proti predlagani rešitvi. Gre torej za predlog, da se eno- enostanovanjske stavbe izvzamejo iz določbe o obvezni pridobitvi uporabnega dovoljenja. Veljavna zakonodaja namreč iz te obveze izvzema samo enostavne gradnje, enostanovanjska stavba pa ne spada več med enostavne gradnje. To pomeni, da je za bivanje v njej potrebno pridobiti uporabno dovoljenje. Pa poglejmo. neka družina si je sama ali s pomočjo strokovnjakov postavila hišo zase, za svoje življenje. V to hišo je investirala ogromno denarja, časa in tudi živcev. Ko bi se končno lahko veselili življenja v njej, pa zato rabijo privolitev v obliki uporabnega dovoljenja, kar bo to družino še dodatno finančno obremenilo. Res je, uporabno dovoljenje za enostanovanjske stavbe ni nobena novost v naši zakonodaji. Je pa res, da se tega dovoljenja zadnjih šest let ni zahtevalo. Če imamo prave informacije, imajo menda tudi dandanes inšpektorji obvezno navodilo ministra, da naj se enostanovanjske hiše brez uporabnega dovoljenja izdajajo zgolj opozorila brez odločb o izvršbah. Vseeno pa se moramo zavedati, da je namen gradbenega zakona, da zagotavlja varnost in zanesljivost objektov, da so le-ti energetsko učinkoviti in da so skladni z urbanističnimi pravili. In ko poslušamo opozorila iz medijev in celo varuhinje človekovih pravic lahko vidimo, da se je v zadnjih šestih letih, ko se uporabno dovoljenje za enostanovanjske stavbe ni zahtevalo, pojavljalo večje število zlorab, predvsem v smislu spreminjanja namembnosti takšnih stavb. Obenem pa je strokovna javnost opozarjala na pojav številnih neskladnih gradenj, kar vse je zakonodajalca vodilo k sprejemu odločitve, da je treba v gradbenem zakonu ponovno uzakoniti zahtevo po pridobitvi uporabnega dovoljenja pred začetkom uporabe enostanovanjskih stavb. V naši poslanski skupni smo se torej znašli pred dilemo, kako ravnati. Nekako se bolj nagibamo k temu, da bi predlog novele, ki je danes pred nami v prvi obravnavi podprli ob zagotovilu tako predlagatelja, kot tudi vlade, da se bo v drugi obravnavi predlog zakona dopolni na način, da bi se v določbo šestega člena dodala obveza, da je potrebno uporabno dovoljenje za enostanovanjsko stavbo pridobiti, preden gre objekt na trg. Torej, preden gre v prodajo. Na tak način bomo zaščitili tudi tiste, ki bi se odločili za nakup take enostanovanjske hiše pred tem, da bi kupili nevarno gradnjo in s tem ogrozili svoje zdravje, varnost in življenje. Hkrati pa bodo k pridobitvi uporabnega dovoljenja prisiljeni tudi špekulanti, ki gradijo hiše kot po tekočem traku, pogosto zelo nekvalitetno, saj se saj jim je edini cilj čim višji dobiček ob prodaji nepremičnine. Torej, kot sem že omenil na začetku, se bomo poslanski skupini Desus šele po končani o razpravi odločili, ali bomo predlog zakona podprli kot primernega za nadaljnjo obravnavo ali ne. Hvala.